Voorzitter, het lijkt me één van de basisvereisten van een eurocommissaris voor begroting dat hij kan rekenen.

Het is veel meer, als we alle posten in aanmerking nemen die hij nu door een boekhoudkundig foefje buiten de begroting houdt.

De Nederlandse regering heeft dan ook, samen met een aantal andere wijze en verstandige lidstaten, gevraagd om bevriezing van de meerjarenbegroting. Dan hebben we het nog niet eens over echte besparingen maar simpelweg over het bevriezen van een toch al veel te hoge begroting.

Meneer Lewandowski scheldt de democratisch gekozen collega's van de Deense Volkspartij, de zuinige Engelsen, de Ware Finnen en de PVV uit als arrogant.

Welnu, die prestaties zijn er gewoonweg niet. Het is één brij van mislukte, duurbetaalde, waanzinnige projecten die geen enkele toegevoegde waarde vertonen en slechts dienen ter bevrediging van een rondom hun heen schoppende Europese elite. Gelukkig heeft de burger dat steeds meer door, want die laat zich niet meer wegzetten als populist of arrogant, meneer Lewandowski.